Monsieur le Président, la qualité et la sécurité des patients doivent être toujours notre priorité.

C'est un nouvel exemple de la nécessité d'une Europe de la santé et du renforcement du Centre européen de contrôle des maladies. Nous devons revoir l'organisation et la structuration de ces établissements de soins de longue durée.

Enfin, nous devons améliorer la formation et les conditions de travail du personnel, en lien avec le commissaire Schmit. Sans oublier les aidants, professionnels ou familiaux, qui agissent sans relâche au quotidien pour accompagner les plus fragiles et notamment nos aînés.